borist hafa tvö bréf um afturköllun fyrirspurna ólöf nordal kallar aftur fyrirspurn sína á þingskjali tvö hundruð þrjátíu og fjögur mál tvö hundruð og tíu nýframkvæmdir í vegagerð og starfsemi verktaka og birkir jón jónsson kallar aftur fyrirspurn sína á þingskjali sex hundruð sextíu og eitt mál þrjú hundruð sextíu og fimm jarðgöng milli norðfjarðar og eskifjarðar